herra forseti ég mæli hér fyrir áliti meiri hluta allsherjarnefndar um frumvarp um frumvarp til laga breytingu á lögum um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og fimm með síðari breytingum þess ber að geta eins og kemur fram í nefndaráliti að samhliða setningu laga númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og sjö um breytingu á þingskapalögum sem samþykkt voru í desember síðastliðnum var gert samkomulag milli þingflokka um aðgerðir til að bæta starfsaðstöðu þingmanna einkum þingmanna í stjórnarandstöðu með frumvarpi þessu eru lagðar til ákveðnar breytingar á lögum um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað en breytingarnar taka til hluta fyrrgreinds samkomulags í frumvarpinu er í fyrsta lagi lagt til að alþingismanni verði heimilt að ráða sér aðstoðarmann eftir nánari reglum sem forsætisnefnd alþingis setur og samkvæmt því sem veitt er fé til á fjárlögum hvers árs í upphafi er gert ráð fyrir því að formenn stjórnmálaflokka í stjórnarandstöðu eigi rétt á að ráða sér aðstoðarmann í fullt starf en þingmenn norðvestur norðaustur og suðurkjördæma eigi rétt á að eiga aðstoðarmenn í hlutastarfi í öðru lagi er lagt til að forsætisnefnd alþingis setji reglur um starfskjör og starfsaðstöðu aðstoðarmannanna aðstoðarmenn þeirra alþingismanna sem gegna embætti formanns stjórnmálaflokks munu hafa skrifstofu í húsakynnum alþingis og fá alla almenna skrifstofuþjónustu eins og starfsmenn þingsins en aðrir aðstoðarmenn alþingismanna munu hafa aðstöðu í kjördæmunum mun forsætisnefnd alþingis setja nánari reglur um greiðslur samkvæmt ákvæðum frumvarpsins í þriðja lagi er lagt til annars vegar að lög sjötíu nítján hundruð níutíu og sex um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og reglur settar samkvæmt þeim og hins vegar fimmtu grein laga númer hundrað þrjátíu og níu tvö þúsund og þrjú um tímabundna ráðningu starfsmanna gildi ekki um aðstoðarmenn alþingismanna allsherjarnefnd ræddi töluvert um fyrirkomulag varðandi ráðningu aðstoðarmanna þingmanna og meiri hluti nefndarinnar leggur áherslu á það að boðað hefur verið að hér sé verið að stíga fyrstu skrefin í þá átt að auka aðstoð við þingmenn almennt meiri hlutinn telur að sterk rök hnígi í þá átt að útvíkka þetta fyrirkomulag frekar meðal annars að aukin aðstoð nái til allra þingmanna meiri hlutinn leggur áherslu á að forsætisnefnd hugi þegar að breytingum í þá veru svo sem með tilliti til fjárlagavinnu fyrir næsta ár meiri hlutinn leggur til eftirfarandi breytingar á frumvarpinu í fyrsta lagi er lagt til að tilvísun í lögunum verði leiðrétt en með frumvarpinu er lagt til að við lögin bætist ný grein og breytast röðunargreinar samkvæmt því þá er lagt til að orðalag fyrstu málsgrein efnisgreinar frumvarpsins verði gert skýrara í ljósi þess að nú liggur fyrir samkomulag um að aðstoðarmenn alþingismanna verði að minnsta kosti fyrst um sinn aðeins fyrir þingmenn í norðvestur norðaustur og suðurkjördæmum og formenn stjórnmálaflokka í stjórnarandstöðu fái aðstoðarmenn það þykir því skýrara að kveðið sé á um það í sjálfri frumvarpsgreininni að forsætisnefnd sé heimilt að binda heimild til ráðningar aðstoðarmanna með þessum hætti meiri hlutinn leggur einnig til breytingu í þá veru að tekið verði inn í frumvarpstextann að höfð skuli hliðsjón af sjöttu grein laga númer sjötíu nítján hundruð níutíu og sex um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins en þar er fjallað um almenn hæfisskilyrði opinberra starfsmanna það þykir með öðrum orðum rétt að þessi almennu hæfisskilyrði gildi varðandi ráðningu aðstoðarmanna þó skýrt sé að ekki sé um opinbera starfsmenn að ræða og önnur ákvæði laganna eigi ekki þar við jafnframt er lagt til að við frumvarpið bætist ný grein í þá veru að taka aftur upp í lögin ákvæði þess efnis að forsætisnefnd ákveði aðrar greiðslur samkvæmt lögunum og setji um þær nánari reglur þetta á sér þá skýringu að í þrettándu grein laga um kjararáð númer fjörutíu og sjö tvö þúsund og sex sem samþykkt voru á alþingi þriðja júní tvö þúsund og sex voru gerðar formbreytingar á nokkrum lögum til samræmis við ákvæði nýrra laga um kjararáð í tíunda tölulið greinarinnar er kveðið á um að fjórtándu grein laga um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og fimm orðist svo kjararáð ákveði þingfararkaup samkvæmt fyrstu grein samanber lög um kjararáð við þessa breytingu sem skilgreina má sem afleiðingarbreytingu það er breyting á öðrum lögum sem afleiðing af gildistöku nýrra laga gerðist það að gildandi ákvæði annarrar málsgreinar fjórtándu greinar þingfararkaupslaganna féll brott ljóst er að slíkt getur ekki hafa verið ætlunin ákvæði annarrar málsgreinar fjórtándu greinar kváðu á um að forsætisnefnd alþingis ákvæði aðrar greiðslur samkvæmt lögunum það er aðrar greiðslur en þingfararkaupið ef ætlunin hefði verið að breyta þessu eða annar aðili ætti að taka við því hlutverki forsætisnefndar hefði verið um efnisbreytingu að ræða sem hefði þá fengið viðeigandi umfjöllun meiri hluti allsherjarnefndar leggur því nú til að málsgreininni sem féll brott við breytinguna samkvæmt lögum númer fjörutíu og sjö tvö þúsund og sex verði skeytt aftur á sinn stað meiri hluti allsherjarnefndar leggur til að frumvarp þetta sem hér er til umræðu verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er um sérstök tillaga á þingskjali karl fimmti matthíasson var fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir nefndarálit þetta rita sá sem hér stendur ágúst ólafur ágústsson ellert b schram siv friðleifsdóttir ólöf nordal og sigurður kári kristjánsson sem gerði fyrirvara af sinni hálfu